Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, de fapt ce vrem să facem? La cererea cetățenilor, pentru că noi facem politici publice pentru cetățeni, iată, Comisia vine cu o propunere legată de întărirea autorității EFSA, de noi reguli pentru această agenție, care, de fapt, să asigure diminuarea riscului în lanțul alimentar. Sigur că trebuie să stabilim aici un echilibru cu interesul industriei, dar nu putem să l punem înaintea vieții cetățenilor și înaintea calității alimentelor pe care noi le consumăm. De aceea, eu cred că vom face un pas înainte și apreciez propunerea venită de la Comisie. Sigur că trebuie mai multă transparență și există mijloace prin care să protejăm ideile și inovațiile. Important este să avem reguli foarte clare, transparente, știute și același set de reguli să se aplice în toată piața internă. Domnule comisar, poate îmi răspundeți și ce facem cu alimentele care sunt distribuite, comercializate în interiorul pieței interne, dar sunt aduse din afară, din țările terțe, dacă au același regim și cum putem să supraveghem acest lucru.